Con todos los respetos, señora Von der Leyen, señorías de los grupos populares, liberales y socialistas, ¿en qué mundo viven?

¿Han visto los carteles de cerrado en negocios, incluso aquí al lado del Parlamento Europeo? Si quieren les acompaño a España para que vean las colas para recoger comida y ropa en las parroquias. Y esto va a ir a peor. Y va a ir a peor si ustedes no tocan la realidad y se olvidan de sus agendas globales, llenas de climatismo, inmigracionismo, progresismo y socialismo.

toca apostar por la ley y el orden, garantizar la seguridad en nuestras fronteras en fin, por esa Europa de las patrias y la colaboración voluntaria.